Monsieur le Président, chère Madame, si le sommet de l'OTAN acte la décision de quitter l'Afghanistan, il acte aussi la défaite des pays occidentaux. Quand on confronte les déclarations de l'OTAN et du Conseil aux informations venant de la société civile afghane et des ONG, on a l'impression que l'on parle de deux pays différents retour en force des talibans, qui trépignent d'impatience pour s'imposer sur la totalité du pays et prendre leur revanche sur ceux qui ont collaboré avec les occidentaux. Je pense bien sûr aux femmes et je me souviens comment, en 2001, fut instrumentalisée la cause des femmes afghanes pour justifier une intervention militaire que n'avait pas demandée la population. Après les bombardements et les destructions, on leur promettait la reconstruction, la paix et la démocratie. C'est un échec. Selon le ministre Eftekhari, six millions d'enfants souffrent d'une extrême pauvreté, de mauvais traitements et de violences. Sous la pression des talibans, des écoles sont incendiées, des enseignantes menacées et tuées. Près de 550 écoles de filles ont fermé leurs portes dans onze provinces. Les jeunes fuient le pays pour rejoindre cet Occident prometteur. Inutile de s'attarder sur l'accueil ou plutôt le non accueil qui leur est réservé en Europe une honte! Par ailleurs, le Pakistan et l'Iran ont décidé d'expulser des centaines de milliers d'Afghans réfugiés dans leur pays. Vu l'engagement pris par l'Union européenne à l'égard du peuple afghan, sommes nous prêts, Madame Ashton, au niveau du Conseil et du SEAE à adopter un plan d'aide et d'accueil des réfugiés? Allons nous soutenir et accueillir les enseignantes menacées, les militantes et les militants des droits des femmes, tous ceux qui nous ont fait confiance et qui devront choisir...